Gospodine predsjedniče, kohezijska politika je jako pridonijela jačanju rasta i zapošljavanja, te smanjenju rasta razlika među regijama Europske unije. Financiranje kohezijske politike Europske unije ima pozitivan učinak na gospodarstvo i život građana, ali rezultati nisu uvijek bili dobri, a svijest o pozitivnim učincima i dalje je prilično niska. Svijest o lokalnim programima financiranja krajnjih korisnika i civilnog društva ključna je, bez obzira na razine financiranja u određenoj regiji, budući da dodana vrijednost kohezijske politike Europske unije nadilazi pozitivno gospodarsko, socijalno i teritorijalno djelovanje. Povećanje vidljivosti europskih strukturnih investicijskih fondova može pridonijeti poboljšanju percepcije o učinkovitosti kohezijske politike i povratiti povjerenje građana u europski projekt. Podržavam jačanje partnerstva i značaj europskih fondova kroz nove načine komuniciranja rezultata kohezijske politike na terenu, a sve u cilju povećanja njegove vidljivosti, pružanjem jasne poruke građanima, i povratka povjerenja u zajedničku viziju europskog projekta.